Poštovani predsjedavajući, čestitam kolegama izvjestiteljima Fernandesu i Gualtieriju na postignutom izvrsnom dogovoru o ključnim elementima novog InvestEU programa, što je, kako je povjerenica isto posebno istaknula, jako važan vjetar u leđa za buduće pregovore koji bi trebali biti brži i jednostavniji u novom sazivu Parlamenta upravo za ovaj program. Treći put u Europskom parlamentu govorim o InvestEU programu zato što mislim da je jako važno da se uključimo ne samo u zakonodavno oblikovanje ovog programa nego i kasnije u pomoći u kvalitetnoj provedbi programa u državama članicama, a posebno u povećanju njegove vidljivosti. Jako je važno da InvestEU programom financiramo projekte koji ne mogu dobiti izvore financiranja iz klasičnih komercijalnih kredita ili, recimo, iz kohezijske politike, nego da uložimo sredstva u projekte inovatora, poduzetnika, startupova startupova koji trebaju prerasti što brže u scaleupove ili poduzetnika u poteškoćama koji zaslužuju drugu šansu. Dakle, treba ih usmjeriti na projekte s potencijalima, ali koji ne mogu inače realizirati uobičajene izvore financiranja komercijalnih banaka. Ono na što bih htjela upozoriti je geografska raspodjela.